Jsem velmi rád, že Evropský parlament vedle toho, že sleduje stav lidských práv všude po světě, tak je také trošku strážcem a ochráncem zvířat jako živých bytostí, které cítí, a proto si určitě zaslouží jiné zacházení než věci. Ostatně se domnívám, že právě Japonsko je příkladem země, která tuto filozofii nerespektuje, a je velmi dobře, že jsme přijali dneska usnesení, ve kterém odsuzujeme Japonsko za to, že stále porušuje mezinárodní konvence a ročně zabíjí stovky těchto savců velmi brutálním způsobem a ještě to halí do roušky vědeckého výzkumu, což v zásadě není pravda, a ten vědecký výzkum by mohl být konán i bez toho, že by tito savci byli takto brutálně vražděni.